frumvarp í tveimur liðum og snýst eiginlega um það að setja punkt á annan stað í setningu þetta snýst sem sagt um húsaleigubætur og rétt námsmanna til húsaleigubóta almenna reglan varðandi húsaleigubætur er sú að fólks sem býr í herbergjum með sameiginlegum aðgangi að eldhúsi og baðherbergi skuli ekki njóta húsaleigubóta árið tvö þúsund og eitt var réttur til húsaleigubóta hins vegar rýmkaður og gerð sú undantekning sem sagt að stúdentar ef þeir byggju á heimavist eða á námsgörðum skyldu fá húsaleigubætur þótt þeir deildu aðgangi að eldhúsi og baðherbergi hér er sem sagt lagt til að færa punktinn þannig að þetta skilyrði sé fellt burt að stúdentar þurfi að leigja á heimavist eða námsgörðum til þess að fá húsaleigubætur sem sagt hér er lagt til að skilyrðið verði rýmkað þannig að ef stúdentar leigja saman á almennum markaði en ekki bara á námsgörðum og deila saman herbergi og eða eldhúsi að þeir geti þá fengið húsaleigubætur ástæðan fyrir því að þetta er lagt til er bara einfaldlega sú að það er ekki nógu mikið af námsgörðum í boði það eru margar ástæður fyrir því að eru mjög margir vegna meðal annars átaksverkefna af hálfu ríkisstjórnarinnar í námi núna á háskólastigi og vegna bara ástandsins í þjóðfélaginu síðast þegar ég vissi voru eitthvað um sex hundruð manns á biðlista eftir námsgörðum sem betur fer hafa nú verið hafnar framkvæmdir við byggingar á námsgörðum en meðan ástandið er svona verðum við einhvern veginn að koma til móts við námsmenn planið er auðvitað að koma til móts við þörf á námsgörðum með því að byggja námsgarða en eitthvað þurfum við að gera til þess að

í miðborginni til dæmis þannig að námsmenn hafa tekið upp á því að leigja saman og þá hefur verið vakin alla vega athygli mín á því að þá hljóta þeir ekki allir ef þeir deilda herbergi og eldhúsi húsaleigubætur en mundu gera það á námsgörðum ég held að við verðum að gera þetta bara einfaldlega vegna þess að þetta er það minnsta sem við getum gert til að mæta þessu bagalega ástandi að hundruð stúdenta eru á biðlista og það er mjög hátt leiguverð núna og ekki mikið framboð af hentugu litlu húsnæði fyrir stúdenta hér þarf auðvitað að hafa mjög ríkt samráð við fulltrúa sveitarfélaga útgreiðsla húsaleigubóta er á þeirra forræði og þetta kostar vafalítið peninga en eins og ég segi í greinargerð með frumvarpinu verður kannski að fara svolítið varlega í að tala um kostnaðarauka í þessu vegna þess að ef þessir stúdentar væru ekki á biðlista heldur á námsgörðum mundu þeir náttúrlega hljóta húsaleigubætur það getur varla verið markmiðið að hafa þessa stúdenta á biðlista og á almennum leigumarkaði það hlýtur að vera markmiðið að byggja námsgarða og þeir fái þá húsaleigubætur þannig að það er svolítið vafasamt að tala um í raun og veru kostnaðarauka ef við ákveðum að fara í það að reyna að brúa þetta millibilsástand þangað til framboð af námsgörðum verður nægt ég held því að þetta sé í raun og veru það minnsta sem við getum gert að færa þennan punkt í lagafrumvarpinu og við getum þess vegna haft það tímabundið að binda sem sagt skilyrðið við greiðslu húsaleigubóta til námsmanna ef þeir deila saman húsnæði ekki við það að þeir þurfi endilega að búa á námsgörðum vegna þess að svo vill til að það er ekki til nógu mikið af námsgörðum ég legg til að þessu verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar